frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum það eru aðgerðir í skattamálum aðgerðir sem tengjast verðlagsbreytingum og fleiri þetta er á þingskjali tvö hundruð hundrað nítugasta og fimmta mál þessa þings hér um að ræða ýmsar tillögur að breytingum á lögum er varða tekjuöflun ríkissjóðs í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og tólf þessum breytingum má skipta í fjóra meginflokka í fyrsta lagi eru breytingar sem tengjast yfirlýsingum stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga í maí síðastliðinn í öðru lagi eru sérstakar tekjuöflunaraðgerðir sem liður í stefnu stjórnvalda um að ná jafnvægi í ríkisfjármálum á næstu árum í þriðja lagi eru hækkanir á krónutölusköttum og gjaldskrám í takt við verðlagsforsendur frumvarpsins og í fjórða lagi breytingar af ýmsum öðrum toga ég mun þá fyrst fjalla um þær tillögur frumvarpsins sem tengjast yfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga þær tillögur varða þrjá meginþætti það er lækkun tryggingagjalds tímabundna hækkun gjalds í ábyrgðasjóð launa og meðferð afdráttarskatts af vaxtatekjum aðila með takmarkaða skattskyldu ég vík nú að hverjum þætti þessa máls fyrir sig í fyrsta lagi um lækkun tryggingagjaldsins á árunum tvö þúsund og níu til tvö þúsund og tíu hækkaði tryggingagjaldið verulega samtals um þrjú komma sextán prósentustig en það var þó einungis sá hluti þess sem rennur til atvinnuleysistrygginga atvinnuleysistryggingagjaldið enda jókst atvinnuleysi mjög mikið á þessu tímabili þó að nokkur óvissa ríki áfram um þróun atvinnuleysis á næstu árum liggur nú fyrir að atvinnuleysi mælist umtalsvert minna en áður gangi fyrirliggjandi spár í grófum dráttum eftir um minna atvinnuleysi á næstu missirum myndast svigrúm til þess að lækka atvinnutryggingagjaldið því hefur og verið heitið að það verði gert þannig er það að í þessu frumvarpi er lögð til lækkun á atvinnutryggingagjaldinu um einn komma þrjátíu og sex prósentustig og er það í samræmi við yfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga frá því í maí gera má ráð fyrir að með þeirri lækkun verði tekjur og gjöld atvinnutryggingasjóðs í jafnvægi á árinu tvö þúsund og tólf en innheimtar og markaðar tekjur stefna í að nema um fimm komma átta milljörðum króna meira á árinu tvö þúsund og ellefu en nemur gjöldum þessi tillaga tekur mið af atvinnuleysisspá hagstofunnar frá í apríl á þessu ári sex komma eitt prósent atvinnuleysi að meðaltali á næsta ári spá stofnunarinnar frá því í júlí var svipuð að atvinnuleysi yrði að meðaltali sex prósent og ný spá mun liggja fyrir um miðjan nóvember og verður þá að sjálfsögðu þessi breyting yfirfarin sem hér er lögð til á tryggingagjaldinu samhliða breytingunni á atvinnutryggingagjaldinu er lögð til samtals núll komma fjörutíu og fimm prósentustiga hækkun á almennu tryggingagjaldi en þeirri hækkun má skipta í tvennt eða í reynd þrennt í fyrsta lagi er um að ræða núll komma tuttugu og fimm prósentustiga hækkun

aðstæðna sem samkomulag var um að taka tillit til svo sem aukinna útgjalda ríkissjóðs vegna almannatrygginga og kostnaðar sem ríkið tekur á sig vegna vinnumarkaðsaðgerða einkum átaks í menntamálum áætlað er að þessi hækkun skili ríkissjóði tveimur milljörðum króna á næsta ári í öðru lagi er um að ræða tímabundna núll komma tveggja prósentustiga hækkun á mörkuðum tekjum fæðingarorlofssjóðs sem fer úr prósentustig af tekjustofni tryggingagjalds í ársbyrjun tvö þúsund og tólf markmið þessarar hækkunar er að vega upp uppsafnaðan halla á sjóðnum á síðustu árum þar sem tekjustofninn hinn lögbundni hefur ekki dugað til að standa undir útgjöldunum og þar hefur myndast uppsafnaður halli sömuleiðis eru þessi áform hluti af yfirlýsingu stjórnvalda í tengslum við gerð kjarasamninga í vor það er það var fallist á það að þessi slaki sem væri bæði í fæðingarorlofsgjaldinu og í gjaldi til ábyrgðasjóðs launa yrði unninn upp samhliða því sem atvinnutryggingagjaldið yrði lækkað samanlagt hafa þessar breytingar því í för með sér lækkun á tryggingagjaldi í heild upp á núll komma níutíu og eitt prósentustig og nemur það um átta milljörðum króna sem greiðslur tryggingagjalds verða þá lægri á næsta ári en þær eru á þessu ári og endurspeglast að sjálfsögðu fyrst og fremst í lægri útgjöldum vegna atvinnuleysistrygginga gjald í ábyrgðasjóð launa verður hækkað um núll komma núll fimm prósentustig af tryggingagjaldsstofni frá ársbyrjun tvö þúsund og tólf tímabundið til þriggja ára til að ná jöfnuði milli tekna og gjalda hjá sjóðnum gjaldið verður því núll komma þrjú prósent og er miðað við það að hækkunin vegi upp uppsafnaðan halla á sjóðnum á síðustu árum árleg tekjuaukning vegna þessa nemur um fimm hundruð milljónum króna í þriðja lagi er í þessu frumvarpi að finna ákvæði er varða afdráttarskatt af vaxtatekjum aðila með takmarkaða skattskyldu vorið tvö þúsund og níu var samþykkt breyting á lögum um tekjuskatt þess efnis að allir aðilar með takmarkaða skattskyldu það er aðilar búsettir erlendis sem hefðu vaxtatekjur hér á landi skyldu greiða tekjuskatt af þeim tekjum skatthlutfallið er nú tuttugu prósent sé rétthafi einstaklingur en átján prósent sé um lögaðila að ræða nokkrar undanþágur eru þó frá skattskyldunni og samkvæmt greinargerð með breytingunni var megintilgangur ákvæðisins að draga úr tekjutapi ríkissjóðs vegna tekjuhliðrunar og skattundanskota skatturinn kom til framkvæmda frá og með fyrsta september tvö þúsund og níu frá því að umrætt ákvæði var lögfest hafa komið upp ýmis álitamál bæði varðandi túlkun og framkvæmd þessa efnis það leiddi meðal annars til þess að í yfirlýsingu stjórnvalda tengdri gerð kjarasamninga var tekið fram að fjármálaráðherra mundi leggja fyrir alþingi á vorþingi tvö þúsund og ellefu tillögur um lagabreytingar vegna afdráttarskatts á vaxtagreiðslur til erlendra aðila þannig að hann næði einungis til vaxtatekna af íslenskum verðbréfum en ekki erlendra lánasamninga

innheimst rúmlega þrjú komma þrír milljarðar króna að frádregnum endurgreiðslum sem nema samtals tæpum hundrað fjörutíu milljónum einhver tilfærsla er á innheimtu skattsins milli ára þannig að leiða má að því líkur að tekjurnar verði svipaðar bæði árin það er nálægt þremur milljörðum króna á hinn bóginn liggur fyrir að beiðnir um endurgreiðslu á skattinum meðal annars á grundvelli tvísköttunarsamninga hafa verið að aukast þannig að búast má við að nettótekjur ríkissjóðs af þessum tekjustofni yrðu að óbreyttu umtalsvert minni á næstu árum nálægt eins og hálft til tveimur milljörðum króna í ljósi þessa er áformað að endurskoða ákvæðið frá grunni með hliðsjón af norrænum rétti þar verður einkum horft til dönsku reglnanna en þær snúa fyrst og fremst að viðskiptum tengdra aðila enda í þeim tilvikum mest hætta á skattundanskotum í tengslum við lánasamninga með óeðlilegum vaxtakjörum í ársbyrjun tvö þúsund og tólf verður þó stigið það skref að lækka skatthlutfallið úr átján prósent og tuttugu prósent fyrir lögaðila og einstaklinga niður í tíu prósent með það fyrir augum að endurskoðað og breytt ákvæði taki gildi frá og með árinu tvö þúsund og þrettán vík ég nú að sérstökum tekjuöflunaraðgerðum sem eru hvort tveggja í senn forsendur fjárlagafrumvarps fyrir komandi ár sem og mikilvægur þáttur í stefnu stjórnvalda um jafnvægi í ríkisfjármálum á næstu árum í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að dregið verði tímabundið það er á árunum tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fjórtán úr frádráttarbærni iðgjalda vegna viðbótarlífeyrissparnaðar frá tekjuskattsstofni þannig að hámark launþega verði tvö prósent af launum í stað fjögurra prósenta áætluð tekjuáhrif eru metin einn komma fjórir milljarðar króna á ársgrundvelli en einnig má búast við einhverjum óbeinum áhrifum af auknum veltusköttum vegna hærri ráðstöfunartekna þar við bætast jákvæð tekjuáhrif á sveitarfélögin og má ætla að sex hundruð til sjö hundruð milljóna króna útsvarstekjur skili sér þá til sveitarfélaganna í ljósi fjárhæðarinnar sem ríkið fær í öðru lagi er lagt til að hinn tímabundni auðlegðarskattur sem að óbreyttu hefði fallið niður frá og með næsta ári verði framlengdur til ársins tvö þúsund og fimmtán auk þess sem hann verður nú lagður á í tveimur þrepum tillaga frumvarpsins er sú að af auðlegðarskattsstofni einstaklings umfram sjötíu og fimm milljónir króna og til og með hundrað fimmtíu milljónir króna og samanlögðum auðlegðarskattsstofni hjóna umfram hundrað milljónir króna til og með tvö hundruð milljón krónur greiðist eins og hálft prósent það er sama hlutfall og greitt er í ár fari hins vegar nettóeign umfram hundrað fimmtíu milljónir króna hjá einstaklingi og tvö hundruð milljóna króna hjá hjónum greiðast tvö prósent af þeirri fjárhæð sem umfram er nái þessi tillaga fram að ganga mun auðlegðarskatturinn einungis hækka hjá þeim einstaklingum sem eiga eignir að frádregnum skuldum umfram hundrað fimmtíu milljónir króna og samsvarandi hjá hjónum með samanlagðar eignir umfram tvö hundruð milljóna króna miðað er við að viðbótartekjur af breytingunni verði nálægt einum komma fimm milljörðum króna og ég skýt því inn í virðulegur forseti að núna er upptaka auðlegðarskatts að ryðja sér til rúms í mun fleiri ríkjum og frægast er nú að obama bandaríkjaforseti hefur boðað að hann hyggi á skattlagningu af þessum hvaða ofurtekjur toga í þriðja lagi er lagt til að lokaskrefið verði tekið í innleiðingu kolefnisgjalds þannig að gjaldið verði miðað við fullt viðmiðunarverð á uppboðsmarkaði losunarheimilda í evrópu í stað sjötíu og fimm prósent nú áætlaðar tekjur af þeirri hækkun nema um átta hundruð milljóna króna auk þessa er lagt til í frumvarpinu að gjaldstofninn verði breikkaður frá og með árinu tvö þúsund og þrettán og nái þá einnig til losunar kolefnis af jarðefnauppruna í föstu formi gjaldið nái þannig jafnframt til brennslu kola og koks og einnig til rafskauta og skyldra vara úr kolefni af jarðefnauppruna miðað er við að skattlagning kolefna í föstu formi verði fimmtíu prósent af viðmiðunarverði losunarheimilda á árinu tvö þúsund og þrettán

viðbótartekjur ríkissjóðs af breikkun gjaldstofnsins og fimmtíu prósent gjaldhlutfalli eru áætlaðar kringum einn komma fimm milljarðar króna á árinu tvö þúsund og þrettán gert er ráð fyrir þessum tekjum í ríkisfjármálaáætlun til meðallangs tíma ljóst er að taka þarf álagningu kolefnisgjalds til frekari skoðunar á næsta ári með hliðsjón af þeim breytingum sem fram undan eru á viðskiptakerfi evrópusambandsins með losunarheimildir gróðurhúsalofttegunda

óljóst er hvað muni taka við þegar fyrsta tímabili kyoto bókunarinnar lýkur það er meðal annars ástæða þess að breikkun gjaldstofnsins tekur nú einungis til eins árs í þessu frumvarpi en hugmyndin er sú að skoða öll þessi mál heildstætt á árinu tvö þúsund

samræmt kerfi verði að ræða í þeim skilningi að skattbyrðin verði stillt af miðað við það hver niðurstaðan verður á báðar hliðar í fjórða lagi er lagt til að hækkun almenns og sérstaks vörugjalds á bensín og olíugjalds verði einungis tvö og hálft prósent þrátt fyrir að almenn viðmiðun við verðlagsuppfærslu krónutölugjalda í ársbyrjun tvö þúsund og tólf sé fimm komma eitt prósent rökin fyrir minni hækkun þessara gjalda eru fyrst og fremst þau að draga úr áhrifum þriðjungshækkunar kolefnisgjalds á útsöluverð eldsneytis hátt heimsmarkaðsverð á bensíni og dísilolíu á hér einnig hlut að máli á hinn bóginn er lagt til að almennt og sérstakt kílómetragjald hækki eins og aðrar verðlagshækkanir

dagskrá virðulegur forseti og hins vegar að áformuð er og inni í tekjuforsendum fjárlaga eru auknar tekjur af veiðigjaldi sem kæmi til framkvæmda frá og með upphafi næsta fiskveiðiárs það er frá og með fyrsta september tvö þúsund og tólf gangi þessi áform eftir munu framangreindar skattbreytingar skila ríkissjóði níu komma sjö milljörðum króna á árinu tvö þúsund og tólf og er þá fyrirhuguð tekjuöflun af fjársýsluskatti og hærra veiðigjaldi talin með án fjársýsluskattsins og veiðigjaldsins eru tekjuáhrif frumvarpsins af ofangreindum aðgerðum tæpir fjórir milljarðar króna þá er einnig að nefna að í frumvarpinu er að finna tillögu um fjármögnun á sérstakri vaxtaniðurgreiðslu á árinu tvö þúsund og tólf til upprifjunar var í lok árs tvö þúsund og tíu samþykkt bráðabirgðaákvæði um sérstaka vaxtaniðurgreiðslu sem var hlutur stjórnvalda í víðtækum aðgerðum vegna skulda og greiðsluvanda heimilanna þessar greiðslur eru ígildi viðbótarvaxtabóta sem greiddar skulu út tvisvar á ári fyrsta maí og fyrsta ágúst í tvö ár það er tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf greiðslur ársins tvö þúsund og ellefu hafa þegar farið fram og námu rétt liðlega sex milljörðum króna sem er í takt við áætlun um sex milljarða króna heildarkostnað á ári í forsendum fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og tólf er gert ráð fyrir að forsendur og útgjöld vegna sérstakrar vaxtaniðurgreiðslu verði þær sömu og á árinu tvö þúsund og ellefu í því samkomulagi sem ríkisstjórnin gerði við viðskiptabanka og lífeyrissjóði í tengslum við

segir að aðilar muni í samstarfi leita leiða til að þeir síðarnefndu fjármagni þessi útgjöld fyrir liggur samkomulag þess efnis að heildargreiðslur þessara aðila í formi tímabundinnar skattlagningar verði þrjú komma fimm milljarðar króna á árinu tvö þúsund og ellefu þar af verði hlutur viðskiptabankanna tvö komma einn milljarður króna en lífeyrissjóða um fjórtán hundruð milljónir afganginn það er tvö komma fimm milljarða króna hefur verið ætlunin að ríkið fjármagnaði af sérstökum óreglulegum tekjum og voru þar sérstaklega hafðar í sigti tekjur sem tengjast uppboðum við afnám gjaldeyrishafta það má því segja að ríkið hafi þegar komið til móts við þá aðila sem féllust á það í desember síðastliðnum að leitað yrði með þeim leiða til að þeir bæru kostnaðinn af þessum sérstöku vaxtaniðurgreiðslum síðastliðið vor var þannig lögfest nýtt ákvæði til bráðabirgða við lög um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki í þá veru að samhliða sérstaka skattinum yrði lagður á viðbótarskattur til að fjármagna hlut viðskiptabankanna í sérstöku vaxtaniðurgreiðslunni á þessu ári skattstofninn er sá sami en skatthlutfall þessa tímabundna skatts er núll komma núll átta sjö fimm prósent um verður að ræða fyrirframgreiðslu fyrsta nóvember næstkomandi upp í endanlega álagningu á árinu tvö þúsund og ellefu í þessu frumvarpi er lagt til að sama fyrirkomulag verði varðandi fjármögnun á hluta vaxtaniðurgreiðslunnar á árinu tvö þúsund og tólf af hálfu viðskiptabankanna það er að þar komi greiðslur upp á tvö komma einn milljarð króna ekki liggur enn endanlega fyrir hvernig hlut lífeyrissjóðanna verður fyrirkomið í þessum sérstöku vaxtaniðurgreiðslum en augljóst mál að þeir verða að skila sínu

horfið frá því og ætlast til þess að aðrir standi við það næst tek ég til umfjöllunar verðlagsuppfærslu einstakra skatta og gjalda frumvarpið hefur að geyma tillögur um almenna fimm komma eitt prósent hækkun á hinum svokölluðu krónutölusköttum og gjaldskrám í takt við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarps með það að markmiði að fjárhæðirnar haldi raungildi sínu frá fyrra ári um er að ræða vörugjald á áfengi og tóbak og bifreiðagjald ásamt útvarpsgjaldi og gjaldi í framkvæmdasjóð aldraðra gert er ráð fyrir að hækkun á áfengisgjaldi og tóbaksgjaldi skili ríkissjóði sjö hundruð sextíu milljónir króna og hækkun bifreiðagjalds ætti að skila um þrjú hundruð tuttugu milljónir króna í viðbótartekjur viðbótartekjur ríkissjóðs af hækkun fjárhæðar sérstaks útvarpsgjalds eru áætlaðar rúmlega tvö hundruð milljóna króna og hækkun á gjaldi í framkvæmdasjóð aldraðra er áætlað að skili ríkissjóði aukalega níutíu milljónum mikilvægt er að nú hefur tekist að mestu leyti að vinna upp þann slaka sem um árabil hafði myndast á verðlagsþróun slíkra gjalda og á því að vera hægt að halda þessum hlutum í því horfi sem vera ber að þeir fylgi jafnan verðlagi og ekki sé safnað upp miklum slaka í þessum efnum sem kallar á að taka þarf stór skref vilji menn að tekjustofnar af þessu tagi fylgi verðlagi og rýrni ekki að því er viðkemur hækkun á tekjuviðmiðunum milli skattþrepa skal tekið fram að í lögum um tekjuskatt er kveðið á um að fjárhæðarmörk tekjuskattsstofns skuli hækka í réttu hlutfalli við hækkun á launavísitölu frá upphafi til loka næstliðins tólf mánaða tímabils

hálft prósent þessi hækkun er einnig í takti við áætlaðar hækkanir bótafjárhæða í almannatryggingakerfinu á næsta ári miðað við forsendur fjárlagafrumvarpsins með tillögunni er gert ráð fyrir að þetta frávik frá gildandi reglu eigi einungis við fyrir árið tvö þúsund og tólf horfa þarf á umrædda tillögu í samhengi við að nú kemur á nýjan leik til framkvæmda full verðtrygging persónuafsláttar sem hækkar um fimm komma eitt prósent um næstu áramót miðað við júlíspá hagstofunnar en flest bendir nú reyndar til þess að sú hækkun verði talsvert meiri jafnvel fimm komma átta prósent hvert prósentustig í hækkuðum persónuafslætti umfram forsendur fjárlagafrumvarps lækkar tekjur ríkissjóðs af tekjuskatti um nálægt einn milljarð króna til samanburðar má nefna að sjö prósenta hækkun á tekjuviðmiðunarmörkunum í stað þriggja og hálft prósent eins og lagt er til í þessu frumvarpi mundi lækka tekjur ríkissjóðs um fjögur hundruð milljónir þar eru ekki hinar stóru fjárhæðir á ferð heldur fyrst og fremst í persónufrádrættinum þá er komið að umfjöllun um aðrar breytingar í frumvarpinu þar ber fyrst að nefna sóknargjöld en í frumvarpinu er lagt til að þau lækki úr sex hundruð níutíu og átta ár á mánuði á hvern einstakling samkvæmt gildandi lögum í sex hundruð sjötíu og sjö ár fyrir árið tvö þúsund og tólf með sama hætti er lögð til samsvarandi skerðing á framlagi ríkissjóðs til kristnisjóðs samanlagt nema þessar skerðingar um fjörutíu og eina milljón króna á árinu tvö þúsund og tólf og eru til samræmis við almenn aðhaldsmarkmið tillögur að minni háttar breytingum á barnabótum og vaxtabótum eru í frumvarpinu sem snúa fremur að framkvæmd en efni lagt er til að lögfest verði ákveðin lágmarksfjárhæð varðandi ákvörðun og útgreiðslu barnabóta þannig að ákvarðaðar barnabætur til einstæðra foreldra og hvors foreldris í tilviki hjóna eða sambúðarfólks sem eru lægri en tvö þúsund krónur við álagningu opinberra gjalda ár hvert falli niður einnig er lagt til að skuldajöfnun barnabóta á móti opinberum gjöldum og vangreiddum meðlögum verði áfram óheimil út árið tvö þúsund og tólf að lokum er hnykkt á því ákvæði að vaxtabætur verði einungis ákveðnar á grundvelli skattframtals í frumvarpinu er einnig að finna tillögu um framlengingu á undanþágu frá greiðslu stimpilgjalds til ársloka tvö þúsund og tólf þegar skilmálum fasteignaveðskuldabréfa er breytt eða ný veðskuldabréf eru gefin út til uppgreiðslu vanskila hér eru því framlengdar nokkrar ívilnandi ráðstafanir sem gripið var til framarlega í kreppunni og enn er talið rétt að hafa í gildi að minnsta kosti út næsta ár jafnframt er í frumvarpi þessu lagt til að lög um skattlagningu kaupskipaútgerðar verði felld brott en enginn aðili hefur enn sótt um slíka meðferð þá hefur esa úrskurðað lögin ólögmæt þannig að í raun er ekki mikið annað að gera en að nema þau úr gildi loks er rétt að nefna að í frumvarpinu eru ákvæði um að olíugjald verði nú lagt á ólitaða steinolíu það er steinolíu sem er þá notuð á ökutæki með sama hætti og gjald er lagt á gas og dísilolíu enda ekki ætlunin að ósköttuð olía af því tagi færi að verða orkugjafi í umferðinni í stórum stíl án þess að bera skatta til jafns við aðra þá vil ég fara nokkrum orðum um áhrif tillagna frumvarpsins á ráðstöfunartekjur verðlag og kaupmátt það er erfitt að meta af nákvæmni hvaða áhrif framangreindar aðgerðir hafa á einstakar efnahagsstærðir eins og ráðstöfunartekjur heimilanna verðlag eða kaupmátt ráðstöfunartekna sem aftur hefur svo að sjálfsögðu nokkur áhrif á framvindu efnahagsmála og þar með tekjur ríkissjóðs enda aðgerðirnar mjög margvíslegar þó má almennt segja að þær eru það miklu minni að umfangi en þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í tvö undangengin ár en hér erum við auðvitað að tala um hverfandi stærðir í samanburði við það

það má segja að minnkuð frádráttarbærni iðgjalda í séreignarlífeyrissjóð sem við gerum ráð fyrir að leiði til samsvarandi sparnaðar í inngreiðslum í séreignarsjóði auki þá ráðstöfunartekjur að því marki að óbreyttu aukningin mun þó til lengri tíma litið væntanlega leita í önnur form sparnaðar enda breytingin tímabundin og mun þá þurfa að leggja fyrir stærri hluta ráðstöfunartekna til að viðhalda sama sparnaðarstigi og áður til skamms tíma verða hrein áhrif iðgjaldabreytingarinnar á ráðstöfunartekjur líklega fremur lítil viðbótartekjuöflun í formi auðlegðarskatts hefur bein áhrif á ráðstöfunartekjur til lækkunar um einn komma fimm milljarða króna lækkun tryggingagjaldsins ætti hins vegar að hafa jákvæð áhrif á ráðstöfunartekjur heimilanna þar sem hún leiðir til lækkunar á tilkostnaði fyrirtækja sem gerir þau betur í stakk búin að greiða hærri laun lengja vinnutíma eða fjölga starfsmönnum þar er að sjálfsögðu á ferð fjárhæð eins og ég áður nefndi um átta milljarðar króna sem er af þeirri stærð að hún hefur nokkurt efnahagslegt vægi þegar allt er lagt saman ættu þær skattbreytingar sem kynntar eru í þessu frumvarpi að hafa jákvæð áhrif á ráðstöfunartekjur heimilanna á árinu tvö þúsund og tólf og þar með eftirspurnina í hagkerfinu þar vegur að sjálfsögðu þyngst full verðtrygging persónufrádráttarins sem mun leiða til nokkuð lægri skattbyrði krónutölugjöldum og gjaldskrám koma fram í hærra verðlagi hér er um að ræða hækkun bensíngjalds og olíugjalds en aðeins um tvö og hálft prósent eins og áður sagði hækkun áfengis og tóbaksgjalds og bifreiðagjalds um fimm komma eitt prósent og síðan hækkun kolefnisgjaldsins um þann fjórðung sem eftir stóð miðað við viðmiðunarverð á losunarkvótum hjá e s b lauslegt mat bendir til að áhrifin gætu verið um núll komma tvö prósent til hækkunar á vísitölu neysluverðs sá þáttur mundi þá leiða til samsvarandi minnkunar kaupmáttar ráðstöfunartekna heildaráhrif frumvarpsins á einstaklinga og fyrirtæki ættu því að verða jákvæð en jafnframt fremur almenn afkoma ríkissjóðs versnar lítillega til skamms tíma litið vegna lækkunar tryggingagjaldsins og auðvitað vegna minni tekna af tekjuskatti í ljósi fullrar verðtryggingar persónufrádráttar þá þarf að sjálfsögðu líka að horfa til þeirrar tekjuöflunar annarrar sem ég hef minnst á og liggur utan þessa frumvarps og þá fyrst og fremst auðvitað áform um fjársýsluskatt og tekjur af veiðigjaldi þessi tekjuöflun upp á tæpa tíu milljarða króna er að sjálfsögðu mikilvæg forsenda fjárlagafrumvarpsins og ríkisfjármálaáætlunarinnar henni til viðbótar kemur sú óreglulega tekjuöflun sem ríkisfjármálaáætlunin gerir ráð fyrir og við höfum rætt hér í umræðum um fjárlög og fjáraukalög en þar er fyrst og fremst um að ræða áætlaðar tekjur af eignasölu og arðgreiðslum á komandi árum til þess að draga úr þörfinni fyrir annað tveggja frekari beinar skattahækkanir eða tekjuöflunaraðgerðir eða meiri niðurskurð í það heila tekið hefur framvinda þessarar áætlunar verið eins og til stóð og tekjuáætlun yfirstandandi árs hjá ríkinu stendur traustum fótum og reyndar heldur yfir en undir miðað við nýjustu upplýsingar um álagningu á lögaðila sem voru að koma fram á dögunum þannig að ég get glatt háttvirtir alþingismenn með því að það er ekkert óvænt á ferð nema síður sé það er heldur jákvæðara en við mátti búast hið sama held ég að hljóti að verða að segja um hagspá seðlabanka íslands frá því í gær að sjálfsögðu eru það ánægjulegar fréttir að nú meta menn kraftinn í efnahagsbatanum meiri á þessu ári en áður hafði verið spáð að hagvöxtur verði hér yfir þrjú prósent sem að sjálfsögðu

neikvæðu spá fyrir árið tvö þúsund og tólf og hækkað hana úr einum komma sex prósent í tvö komma eitt prósent eða tvö komma þrjú prósent sem er vissulega til bóta þó að enn sé það ívið lakari spá en sú sem við höfum byggt á hér frá hagstofunni í júlí að öllu samanlögðu sýnast mér að þær forsendur sem við erum hér enn að tala um haldi nokkuð vel og ég vek athygli á því að það eru ekki bara hagvaxtarhorfur á næsta ári sem skipta máli þegar grunnur fjárlaga er lagður heldur útkoman á þessu að sjálfsögðu ef við tökum þá meðaltal yfir árin tvö þúsund og ellefu og tvö þúsund og tólf fáum við ákveðinn grunn í þeim efnum og mér sýnist fljótt á litið að það teikni ekki til umtalsverðra breytinga með þeim fyrirvara að sjálfsögðu að samtímamælingar af þessu tagi eru alltaf óvissu háðar og ber að hafa á þeim fyrirvara að sjálfsögðu bíðum við niðurstöðu hagstofunnar sem kemur núna á næstunni og endurmetum stöðuna þegar sú spá liggur fyrir þetta var sem sagt mín framsaga um frumvarp þetta bandorm þennan um ráðstafanir í ríkisfjármálum og að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar